Nur gemeinsam können wir im Prinzip diese Nutzung der Ressourcen unserer Meere voranbringen, damit wir blaues Wachstum bekommen, mehr Arbeitsplätze gerade in den Küstenregionen und davon letztendlich auch social benefit für unsere Bürgerinnen und Bürger in Europa. Diese maritime Raumordnung, die mit dem integrierten Küstenmanagement zusammen ein Planungsinstrument bildet, soll aber keine neue Ebene sein, die nationale Planungsinstrumente außer Kraft setzt, sondern es ist ein Konsultationsprozess, der notwendig ist, um grenzübergreifend ganz bestimmte Investitionsvorhaben der Mitgliedstaaten zu koordinieren. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass bei uns natürlich gerade in einer Hundertmeilenzone rund um unsere Küsten in Europa fast zwei Drittel aller Einwohner in urbanisierten Gebieten leben. Deshalb ist genau diese Planungsmethode von größter Wichtigkeit. Es ist notwendig, dass wir hier auch die Schifffahrtslinien ganz klar mit einzeichnen, die Fischereigründe in Karten in ihren bestimmten Gebieten abgesteckt sind, die Tourismusgebiete und natürlich auch die unter Schutz gestellten Gebiete,

Wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, dass der Meeresboden weiter genutzt wird und Gas und Öl dort letztendlich auch ausgebeutet wird.

Ich möchte zum Abschluss nur sagen, dass es uns darum geht, dass wir eine optimale Flächenplanung auf unseren Meeren und in unseren Küstengebieten mit geringstmöglichem Flächenverbrauch zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen anstreben, damit unsere Kinder und Enkel auch noch weiter in Europa gut leben können.